Monsieur le Président, c'est un défi de traiter un sujet pareil en une minute.

Nous partons d'une logique dans laquelle il y avait unité du Parlement sur tous les sujets et le fait que tous les parlementaires représentaient l'intérêt général de l'Union. La situation réelle après la crise, c'est qu'il y a une différence objective entre les pays qui partagent la même monnaie et ceux qui ne souhaitent pas y participer je laisserai de côté ceux qui nous rejoindront. Nous avons essayé de proposer des solutions qui sont dans cette tension entre une tradition d'unité et une nécessité de différenciation.

Pour ma part, je pense qu'il n'est pas illégitime pour la zone euro de se doter d'institutions, d'institutions démocratiques, et je souhaiterais qu'elles s'inscrivent, autant que possible, dans ce cadre.